Panie przewodniczący! Przysłuchuję się naszej debacie i mam wrażenie, że za mało mówimy o głównym celu, jaki nam przyświeca.

Jako posłowie wybrani w demokratycznych wyborach w swoich krajach nie możemy ignorować tego głównego celu.

Oni także czekają na ten sygnał.

Wczoraj udało się uzyskać od pani komisarz deklarację w sprawie planu Sarkozy'ego, za co bardzo dziękuję.